A Romániai Magyar Demokrata Szövetség volt az egyetlen a román parlamentben, amely a függetlenség kikiáltása után Koszovó elismerése mellett szavazott, sajnos a román külügy álláspontja azóta sem jutott erre a döntésre. Az elismerés nemcsak az ország kezdeti európai integrációs lépéseinek megtételéhez elengedhetetlen, de a Szerbia és Koszovó közötti közeledésnek is kedvező környezetet teremtene. Arról nem is beszélve, hogy az EU közös külpolitikai megközelítésének szerezne hitelességet és tekintélyt. Meggyőződésem, hogy a nyugat balkáni államok integrációs erőfeszítéseit jutalmaznunk kellene, mivel vannak olyan nemzetközi szereplők, amelyek szintén aktívak a térségben, és sok esetben a tartós békével ellentétes célokat követnek.